Señora presidenta, efectivamente, Rusia ha emprendido una regulación del castigo a la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, que nos resulta inaceptable, y me parece muy importante que escuche que este Parlamento y que la Unión Europea lo condenan, y que piden que revise esa legislación. Tenemos un grave problema con la violencia doméstica y, desgraciadamente, no solamente en Rusia. La comisaria ha pedido que Rusia ratifique el Convenio de Estambul. Estoy completamente de acuerdo, pero tenemos que reconocer que catorce Estados miembros de la Unión Europea no han ratificado el Convenio Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Eslovaquia y el Reino Unido. Si queremos exigir a las autoridades rusas un cambio en esa legislación, si queremos de verdad proteger a las mujeres de todo el mundo, tenemos que dar ejemplo en la Unión Europea. Y tengo, desgraciadamente, que hablar de mi país también, de España desde que ha empezado el año, han sido asesinadas una media de dos mujeres por semana en nuestro país.